Mi magyar emberek nagyon szeretnénk, ha végre nem csak a piacainkat kezelnék sajátjukként, és nem csak gyaláznának és fenyegetnének bennünket hol Tavaressel, hol tavarisokkal, hanem a jogsértéseket szenvedő állampolgáraink mellett mint uniós állampolgárok mellett, határozottan kiállnának, kiállna az Európai Unió.

Tobin úr, ír állampolgár, két magyar gyereket gázolt halálra, változatlanul szabadlábon van, jól érzi magát.